Señora presidenta, la derrota del Estado Islámico en Siria y en Irak no significa su fin en sus manos queda una ingente cantidad de dinero que ha sido almacenado a lo largo de su califato con la venta de petróleo, la captura o inversiones de negocios legítimos, impuestos revolucionarios, robos, asaltos bancarios, raptos, tráfico de antigüedades, venta de armas. Son aproximadamente unos 400 millones de dólares los que se estima que están siendo blanqueados en Siria y en Irak, teniendo en cuenta que el volumen aproximado de su movimiento económico, en la época del califato, era de unos 80 millones de dólares mensuales. El objetivo de esta Recomendación es colapsar, evitar que se puedan utilizar estos fondos, que se puedan blanquear, que se pueda comercializar su botín, porque es necesario que los servicios de inteligencia funcionen de forma coordinada para atajar la financiación del terrorismo. Por ello, se propone a la Comisión, a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior una visión completa, integral que ahonde en la cooperación necesaria entre los servicios de inteligencia europeos. La creación de una plataforma horizontal de los servicios de inteligencia europeos donde puedan compartir datos e investigaciones es una necesidad estratégica. No se trata de crear una nueva institución sino, con realismo, de establecer una plataforma de cooperación donde exista una base de datos conjunta y donde puedan compartirse estos datos. Y esta plataforma que proponemos ha de construirse sobre la base de lo que ya existe en Europol, con el punto de mira en un intercambio proactivo de información sobre financiación de los grupos terroristas. También se anima a los Estados miembros a que dediquen más esfuerzos a dotarse de personal cualificado, ingenieros informáticos que puedan detectar e investigar debidamente los movimientos económicamente sospechosos.

Las monedas virtuales, las plataformas de crowdfundig son utilizadas por los terroristas. Las nuevas tecnologías son, por su propia naturaleza, transfronterizas, como debe ser la respuesta al terrorismo, que también es transfronterizo. Disponemos de acuerdos internacionales en materia de intercambio y trazabilidad de información financiera ligada al terrorismo pero, muy curiosamente, no hacemos lo mismo dentro de la Unión Europea. Es el caso de la zona única de pagos en euros, y proponemos, por tanto, a la Comisión que adelante medidas que puedan complementar el sistema internacional con una respuesta conjunta europea, todo ello aplicando con rigor los estándares de protección de datos y el respeto a los derechos fundamentales que nos definen como respetuosos de derechos en la Unión Europea. También proponemos que, en la Unión Europea, concretamente las modalidades de transferencia tradicional de dinero, desde la hawala al fei ch'ien chino y otras modalidades tradicionales, se encuentren reguladas mediante un registro de las transacciones de obligado cumplimiento, como ocurre con cualquiera de nuestros conciudadanos, que, cuando transfieren dinero, lo hacen de una manera controlada igualdad ante la ley y no discriminación. La hawala está siendo utilizada por el Estado Islámico, por las organizaciones terroristas para exportar su dinero desde Siria y desde Irak, y ese dinero llega a Europa. De la misma manera, en Europa debemos poner nuestra atención en centros de culto, culturales y asociaciones caritativas —aparentes asociaciones caritativas— cuando haya razones para sospechar que tienen vínculos con el terrorismo, para evitar un uso negligente o imprudente de los fondos que reciben, todo ello con muy especial atención a la lucha contra esta nueva forma de racismo y de xenofobia que es la islamofobia. El terrorismo definido como yihadismo es una blasfemia contra el Corán y las principales víctimas de esta actividad terrorista son precisamente los musulmanes. Por último, en nuestra dimensión externa, en las misiones que enviamos y financiamos desde nuestra política común de seguridad y defensa, dentro de la asistencia que proporcionamos a la construcción de resiliencia en los Estados víctimas del crimen terrorista, debemos añadir la dimensión de la lucha contra la financiación del terrorismo y, especialmente, contra la integración en la economía propia de los fondos capturados por los terroristas, esto es, el blanqueo del dinero a través de actividades económicas lícitas. Para concluir, quiero dar las gracias a los compañeros con los que he negociado el texto, y también al comisario King, con quien he tenido la ocasión de intercambiar puntos de vista sobre la propuesta de Recomendación. He pretendido que la Recomendación sea realista y posible y efectiva. Y agradezco que mis esfuerzos para conjugar el necesario y difícil equilibrio entre libertad y seguridad hayan obtenido el consenso de todos los grupos políticos. Gracias a todos ellos.